Nous avons décidé, au sein de mon groupe parlementaire, de voter contre ce projet de décision du Conseil sur le mandat pluriannuel de l'Agence des droits fondamentaux parce qu'il exclut la coopération policière et la justice criminelle du mandat de l'Agence. Je veux dire clairement que nous voulons

Dans ce cadre, l'Agence des droits doit être encore plus indépendante pour contrôler et dénoncer, le cas échéant, les actions de l'Europe ou des États membres qui violent les droits de l'homme. L'Agence fait un excellent travail, Madame la Commissaire, vous l'avez rappelé et je vous en remercie, ainsi que pour les propos que vous avez tenus la semaine dernière, lors de la Journée de l'Agence, qui était marquée par votre courage et la clarté de votre position à l'égard de la situation. Malheureusement, ce qu'on a sur la table, aujourd'hui, est le contraire de tout cela.

Le Conseil, sur l'insistance de certains États, a décidé de refuser à l'Agence la possibilité de travailler sur ces domaines l'ancien troisième pilier qui est maintenant communautarisé par le traité. En fait, la décision du Conseil est prise en violation des traités et vise le secteur où les droits des citoyens européens sont touchés directement. Tout cela nous préoccupe sérieusement, comme l'ont rappelé les collègues. Le comble, à mes yeux, étant que certains États dont le Royaume Uni aient soulevé des réserves parlementaires qui empêchent l'entrée en vigueur du mandat à partir du mois de janvier 2013, réserves qui seront soulevées au printemps. L'Agence n'aura donc pas de mandat de travail pendant plusieurs mois.

Madame Reding, vous venez de critiquer l'attitude de certains États qui bloquent les principaux dossiers européens qui touchent les droits de l'homme, comme d'autres dossiers, ainsi que l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme. À quelques jours aussi de la Journée mondiale des droits de l'homme, permettez moi de demander est ce ainsi que l'Europe envisage de faire face aux défis populistes, racistes, partisans, qui frappent nos démocraties et nos États de droit?.

tant que Parlement, nous souhaitons rejeter cet imbroglio dans lequel le Conseil nous a piégés. En tant que groupe, nous en appelons, premièrement, au Conseil pour qu'il revoie son projet de décision pour le rendre conforme aux traités et, deuxièmement, Madame la Commissaire, nous comptons sur vous pour que vous proposiez, dans les mois à venir, une révision du règlement de l'Agence pour la renforcer, la rendre encore davantage indépendante est ce parce qu'elle est efficace qu'elle fait peur aux États membres?